Aguardaremos su opinión sobre el resto de los presupuestos para averiguar si el Gobierno español les ha salido díscolo o más bien el Semestre Europeo es el que plantea exigencias imposibles. De hecho, creemos que el Semestre Europeo es un método de disciplinamiento de la austeridad que vulnera la voluntad popular de nuestros Estados. En todo caso, mucho más que el nivel de déficit o el de la deuda, nos debería preocupar como dato absoluto el insoportable nivel de desempleo que soportamos en mi país más de un 25 de desempleo. Y esto dura ya cerca de siete años, lo cual es inusitado en nuestras economías. Un dato así no puede sostenerse en el papel y en sus modelos económicos, pero como realidad social es algo insoportable. El 20 del desempleo supone más exclusión social, más pobreza y más jóvenes emigrados.